Hvala lepa, gospod predsednik Državnega zbora. Gospod predsednik Vlade, Marjan Šarec. saj v jaz vem, da ste umetnik slovenske besede, ampak govorili ste veliko o stvareh, katere vas nisem spraševal. Jaz vas nisem spraševal o Boscarolu, kaj zdaj govoriva o Boscarolu. Navadite se prosim, da na poslansko vprašanje, res je, danes prvič odgovarjate, vam dajem odpustek, da da odgovarjate eksaktno, gospod premier. Jaz vas natančno sprašujem o konceptu, ne o časovni dinamiki, o konceptu davčnega prestrukturiranja. In hvala za odgovor, rekli ste, da je delo preveč obdavčeno, torej si lahko to interpretiram, da bo prišlo do spremembe Zakona o dohodnini, podprite zakon Nove Slovenije, in da bo prišlo do zmanjšanja prispevkov. Vsekakor pa izkoriščam priložnost, ki mi jo daje Poslovnik da na podlagi drugega odstavka dvesto š šestinštiridesetega člena Poslovnika predlagam, da Državni zbor na naslednji seji opravi od to razpravo o odgovoru premiera na moje poslansko vprašanje. Če kaj, gospe in gospodje, potem je prav ta vsebina, se pravi, prestrukturiranje davčnih bremen izjemnega pomena. Kdo naj o tem odloča? Kdo? A Državni zbor a kdo drug? Imamo še vedno parlamentarno demokracijo? Jaz sem prepričan, da jo imamo. Torej mi tukaj moramo imeti neko splošno razpravo o tem. Na podlagi tega bodo potem strokovnjaki, ki sedijo v Vladi in izven Vlade, pripravili, upam da, neke optimalne rešitve. Ne forsiram neke dinamike, da treba čez noč. Se strinjam, gospod premier. Nobene rešitve sprejete čez noč niso dobre, ampak začnimo danes, da bomo potem enkrat v doglednem času dejansko prišli do dobrih rešitev in se veselim te razprave, ki nas čaka. Hvala lepa.